Signor Presidente, onorevoli colleghi, siamo soddisfatti dei risultati del negoziato sullo strumento per la stabilità e la pace. Ci piace il nuovo nome che avevamo proposto e siamo soprattutto soddisfatti dei contenuti che delineano uno strumento che consentirà, crediamo, di rafforzare meglio questo approccio globale dell'Unione verso la prevenzione dei conflitti e la risposta alle crisi, in un modo che non duplichi l'azione di altri strumenti, ma garantisca un ruolo, diciamo così, complementare. Siamo partiti da una proposta che presentava alcune criticità, penso che il Parlamento abbia ottenuto alcuni importanti successi non solo che riguardano un maggiore ruolo di controllo democratico, attraverso l'accesso a tutti i documenti rilevanti

Quindi, un risultato positivo dovuto anche a un buon clima di collaborazione fra il relatore e tutti i relatori ombra.